Hvala, predsedujoča. Spoštovani! Spremembe in dopolnitve zakona o revidiranju danes po nujnem postopku obravnavamo zato, da bi v najkrajšem možnem času v našo zakonodajo prinesli določila evropskih uredb in direktiv, sprejetih z namenom poenotiti pravila revidiranja na enotnem evropskem trgu. Neusklajena zakonodaja in različna pravila po državah so bila namreč eden od temeljnih razlogov za izbruh finančno-gospodarske krize, ki je izbruhnila pred dobrim desetletjem. Nova skupna evropska pravila so bila sprejeta v letu dva tisoč štirinajst, rok za njihov prenos v nacionalno zakonodajo pa se je iztekel sredi leta dva tisoč šestnajst. Ta zamuda je tudi glavni razlog za sprejemanje sprememb zakona po nujnem postopku. V prejšnjem mandatu je bil v pripravi predlog novele novega zakona, ki bi celovito uredil tako področje revidiranja, kot tudi področje ocenjevanja vrednosti, kar smo v poslanski skupini Socialnih demokratov podpirali. Žal pa zaradi številnih nasprotovanj in medresorske neusklajenosti ni prišlo do obravnave zakona. Namesto tega je bila sprejeta odločitev, da se pripravijo le nujne spremembe zakona, ki pomenijo prenos evropskih direktiv, ob tem pa se ne smejo znižati, znižati do sedaj uveljavljeni standardi, višji od določenih v sami direktivi. Na podlagi te odločitve so bile pripravljene spremembe in dopolnitve, ki jih obravnavamo danes. Ključne spremembe, ki jih prinaša predlog zakona so vezane predvsem na poenotenje pravil obvezni reviziji, ki so jo dolžne izvajati velike družbe ter subjekti javnega interesa. Pomembne novosti so tudi na področju podeljevanja dovoljenj in nadzora nad revizorji, kjer Agencija za javni nadzor nad revidiranim prevzema bistveno pomembnejšo vlogo. Slovenski inštitut za revizijo, to je zasebni zavod, ki je dolga leta skrbel za izobraževanje revizorjev, podeljevanja dovoljenj ter razvoj stroke, bo imel v prihodnje manj pooblastil, saj ni dopustno podeljevati javnih pooblastil zasebnim organizacijam. Predlog zakona prinaša zelo kompleksno materijo, s katero bo zagotovljena osnovna skladnost slovenske zakonodaje z evropsko. Slovenija pa se bo tako izognila kazni v postopku Evropske komisije. Vsekakor pa s sprejemom zakona še ne bomo dosegli optimalne ureditve, za to bo potrebno še veliko nadaljnjih usklajevanj in potrpežljivosti. Nujno pa bo, da našo ureditev oblikujemo tako, da bo zagotovljen strog nadzor nad dejavnostma revidiranja in ocenjevanja vrednosti, saj lahko anomalije na tem področju, kot smo lahko videli v preteklem desetletju, povzročijo hude posledice za resnična življenja navadnih ljudi. Želeli bi si, da bi zato pri pripravi takšnih predlogov vložili več truda v usklajevanje in pokazali več poguma pri oblikovanju rešitev. Samo tako bomo prišli do ureditve, ki bo zagotavljala rezultate, ki jih pričakujemo. V poslanski skupini Socialnih demokratov pa bomo soglasno podprli današnji Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o revidiranju. Hvala.